Herr Kommissar, ich schätze es durchaus, dass Sie zu den Kommissaren gehören, die nicht mit einer vorgefertigten Schlussrede hierher kommen, sondern auf jeden Kollegen eingehen.